He podido comprobar que, al cabo de tantos años presidiendo, la verdad es que uno hace muchos amigos y tiene la oportunidad de conocer mejor a muchos diputados a los que, de otro modo, solo habría conocido si hubiéramos coincidido en la misma comisión o en el mismo grupo. Quiero dar las gracias a todo el mundo por la comprensión, por la cooperación que nos han prestado y también, desde luego, pedir disculpas a aquellos a los que en algún momento haya podido haber

Muchas gracias a todos ustedes.